Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Dwa lata temu pod Smoleńskiem w Rosji rozbił się samolot, który przewoził polskiego prezydenta, najwyższych dowódców wojsk w moim kraju, a także elitę władzy. Minęły dwa lata, a wrak tego samolotu cały czas jest w rękach Rosji, która nie chce oddać go Polsce. Nie chce oddać również czarnych skrzynek.

Mam nadzieję, że w tej sprawie Unia Europejska włączy się i umiędzynarodowi to śledztwo.